Ja, hvala lepa. Gospod Han je rekel, da je bil Črnač minister pa da bi lahko takrat to zadevo uredil. Jaz sem bil minister eno leto, med letoma dva dvanajst, dva trinajst. Vi ste vladali od dva trinajst do danes, šest let, torej zakaj vi niste v šestih letih te zadeve uredili, gospod Han. Bi jo pa uredil, če bi ministroval vsaj še eno leto, ne samo to, ampak še številne druge, ker so bile pač postavljene prioritete, in takrat je ministrstvo v pol leta uvedlo poceni vozovnice za dijake in študente, kjer je bil prihranek na enega dijaka na letni ravni okrog tisoč petsto evrov. Tukaj je prihranek tam od petsto do sedemsto evrov, če se stroški izpita, kar bi naredili, pocenijo, pa je enkraten, enkrat v življenju. Tako da smo najprej uvedli poceni vozovnico za dijake in študente, v času, ko je veljav ZUJF, ob isti količini državnega denarja, Zdaj je pa trajalo pet let, da so ti dijaki in študentje dobili enotno vozovnico za vlak in avtobus, pa še vedno nimajo vsi ostali uporabniki javnega prevoza po ceni enotne vozovnice, ampak ni SDS na oblasti, zdaj je neka druga vlada.